J'espère en tout cas que dans l'élaboration du schéma de la tactique que la Commission va nous proposer, on passera effectivement par des structures existantes, comme l'agence de Vienne.